Tisztelt Bizottság! Alelnök Asszony! Tisztelt Képviselőtársak! Szeptember 1 je az igazság napja volt a romániai magyar közösség számára. Sepsiszentgyörgyön harmincezer ember tiltakozott a Székely Mikó Kollégium épületének visszaállamosítása ellen. Bírói határozattal megtorpant a visszaszolgáltatási folyamat, holott még nagyon sok, a kommunista rezsim által elkobzott egyházi ingatlant kell visszajuttatni jogos tulajdonosához, a történelmi egyházakhoz. Ezzel egy időben a bíróság a törvényes hatáskörükben eljáró bizottsági tagokat súlyos börtönévekre ítélte. Emlékeztetnék, hogy a visszaszolgáltatási folyamat Románia európai uniós előcsatlakozásának egyik kritériuma volt. Az igazságtalanságról a Parlamentnek is tudomást kell szereznie, és ki kell állnia a másfél milliós romániai magyarság jogai mellett. Károsnak tartom az európai intézmények azon gyakorlatát, hogy az etnikai közösségek problémáit automatikusan a tagállamoknak utalják vissza.